Il n'est pas inutile de faire le point après l'été.

Je voudrais dire un mot du six pack dont je suis l'un des rapporteurs. On nous dit que nous devons prendre nos responsabilités.

Pour ma part, j'ai un vrai problème de conscience, si nous continuons à cautionner comme l'a dit Guy Verhofstadt l'attitude de gouvernements qui veulent contrôler la mise en œuvre des règles. Quand la règle est adoptée, elle doit être mise en œuvre sous la responsabilité de la Commission. C'est pour cela que nous avions apprécié le s ix pack et la majorité qualifiée renversée que vous proposiez.

Quand je vois les propositions du Conseil, je ne pense pas à

Talleyrand disait des émigrés en 1820 ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oublié. Visiblement, certains n'ont rien appris de la crise, ils n'ont rien oublié des âneries du plan Fouchet des années soixante et ils croient toujours que c'est par la coopération des gouvernements que l'on va convaincre les tiers et les marchés que l'Europe existe.